Njegov cilj je omogućiti financiranje Zelenog sporazuma, ali i potaknuti druge vrste financiranja, prije svega privatna ulaganja i javno financiranje na nacionalnim razinama kroz reformu fiskalne politike. Ne smijemo zaboraviti da i države članice moraju sudjelovati u ovom projektu stvaranja socijalno i ekološki osviještenije Europe.

Isto tako, moramo osigurati implementaciju preporuka dobivenih od Komisije na nacionalnoj razini kako bi uistinu postigli ambiciozne održive ciljeve koje smo si zadali. Fond za pravednu tranziciju treba iskoristiti kako bi se umanjile regionalne nejednakosti u Europskoj uniji i pomoglo najugroženijima, a Europska investicijska banka mora značajno povećati financiranje klimatskih projekata. Pravila koja smo postavili u Direktivi o taksonomiji trebaju biti temelj svih tih promjena.

Pravedna tranzicija nije moguća bez dijaloga s društvenim akterima i zajednicama na koje tranzicija utječe.